Próby dyskryminowania obywateli ze względu na orientację seksualną w Ugandzie to poważna sprawa. Uganda ma w tej sprawie wsparcie wielu krajów afrykańskich, które nie chcą, aby wspólnota międzynarodowa i Unia Europejska wywierały nacisk na dekryminalizację homoseksualizmu.

W większości państw afrykańskich się z tym nie zgadzają, dlatego dialog jest taki trudny. My mówimy, że nie możemy milczeć w takich przypadkach, a oni mówią, że wtrącamy się w nieswoje sprawy.